Herr Präsident! Herr Kollege Hughes! Wir haben ja schon zusammengearbeitet, und ich schätze Ihre Arbeit außerordentlich. Aber in der Analyse der Wirtschaftskrise und in der Analyse der Maßnahmen, die jetzt zu treffen sind, liegen Sie wirklich profund daneben, genau wie ein Großteil Ihrer Fraktion. Würden Sie mir nicht zustimmen, dass es exzessive Schulden waren also zu viele Ausgaben in der Verfolgung sogenannter die die aktuelle Krise ausgelöst haben?